Tisztelt elnök asszony, Malmström asszony, Wallström asszony! Két évtized telt el azóta, hogy a vasfüggönyöket átvágták, mégis egyes új tagállamokban a rendszerváltás a jogi keretek tekintetében, államszervezetben megtörtént, de a politikai gondolkodásban, a hatalom reflexeiben kiélezett helyzetekben kísért a múlt. Gondoljunk csak a Budapesten történtekre 2006 őszén, ahol a mai napig nem kapták meg igazságukat és jogukat azok, akiknek legalapvetőbb szabadságjogait és emberi jogait akkor lábbal tiporták. Vagy a nemzeti kisebbséghez tartozókra az új tagállamokban, akik mai napig bőrükön érzik a diszkriminációt, mind jogaikban, esélyeikben. Az Európai Bizottságnak éppen a Lisszaboni Szerződésben foglaltak miatt is készülnie kell, hogy a portfóliók kialakításakor az Unión belüli emberjogi, szabadságjogi kérdések megfelelő hangsúlyt kapjanak. Ugyanakkor egy ilyen portfóliónak ki kell terjednie a hagyományos nemzeti kisebbségek, a nyelvi kisebbségek jogainak védelmére is, hiszen azt tapasztaljuk, ezen a területen még sok a tennivaló. Ezen őshonos közösségek megoldatlan problémái pedig akár tetszik, akár nem, itt vannak benn az Unióban.